Hvala, predsedujoči, za besedo. Predloga proračuna za leto dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset ne podpiram. Glede na to, da imamo tako imenovani visok, rekordno visok proračun, ne vem, zakaj se na nekaterih področjih finančno stanje ni vsaj izenačilo, če ne izboljšalo s stanjem pred finančno krizo. Če pogledamo primer Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, je imel urad pred finančno krizo na voljo dvanajst milijonov evrov. V tem proračunu je za urad namenjenih le devet milijonov. Trije milijoni manj. Zakaj se sredstva niso izenačila vsaj s predkriznim stanjem? Poslušamo Slovence v Italiji, ki imajo težave z območjem Nature dva tisoč, ki omejuje njihovo kmetovanje, ljudje skrbijo za ohranjanje slovenskega jezika, naše kulture in navad, pa nimajo dovolj sredstev za delovanje njihovih društev. Ni denarja z repatriacijo Slovencev iz Venezuele. So Slovenci v zamejstvu in po svetu tako malo pomembni za to vlado in za koalicijske stranke? V Novi Sloveniji, Krščanski demokratski sredini si želimo, da bi stopili naproti vsem Slovencem. Posebej pa si želimo podpirati mlade zamejce in jih spodbujati, da ostanejo na slovenskem ozemlju in nadaljujejo našo tradicijo. Potrebujejo štipendije, da bodo lahko normalno živeli in razvijali svoje talente na vseh področjih. Ko smo že pri mladih, naj omenim tudi mlade v Sloveniji, ki ne najdejo primernega oziroma njim dostopnega stanovanja. Res je, da se v proračunu namenjena sredstva za stanovanjski sklad, vendar bolj nujno od stanovanjskega sklada potrebujemo dobro stanovanjsko strategijo, ki bo veljala za celotno državo. Kdo lahko zagotovi, da se bo stanovanjski sklad usmeril tudi na periferna območja Slovenije? Bo stanovanjski sklad gradil stanovanja tudi v občini Rogatec, Kozje, Grad, Ilirska Bistrica, Jezersko? Ali se bo usmeril samo na Ljubljano in Maribor? Mladi potrebujejo dostopna stanovanja povsod po celotni Sloveniji. Ta proračun, kolegice in kolegi, jim pri tem ne bo pomagal. In spet se jih bo v letih dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset nekaj tisoč odselilo iz države, ki jim bo bolj mar in znajo. Naj se dotaknem še vedno aktualne tematike osnovnošolskega izobraževanja. Odločba ustavnega sodišča še vedno ni uveljavljena, čeprav mineva že peto leto odkar smo se seznanili z njeno vsebino. Javno veljavni osnovnošolski programi naj bodo v celoti financirani iz javnega denarja. So v proračunu zagotovljena sredstva za to? Bodo nevladne osnovne šole lahko dobile tristo tisoč evrov za stoprocentno financiranje programa, ki jim ga predpisuje država? Ne, ta sredstva niso predvidena. Niso predvidena niti sredstva za izgradnjo in prenovo športnih objektov, da bodo naši športniki trenirali v v primernih pogojih. To, kar se dogaja v slovenskem športu, je čudež. Naši športniki, kljub majhni finančni podpori, dosegajo vrhunske dosežke. Očitno morajo biti, poleg trdih treningov, tudi izjemno iznajdljivi, da si ustvarijo pogoje za dober trening, kar potem prinaša dobre rezultate. Čestitam vsem, ki jim je to uspelo in jim še uspeva. Minister za izobraževanje, znanost in šport, z vsem spoštovanjem, le nemočno ugotavlja, da sredstev ni dovolj. Zadnji razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za vlaganja v osnovnošolsko infrastrukturo je bil izveden daljnega leta dva tisoč enajst. Dva tisoč enajst. To je neverjetno. V Novi Sloveniji smo iskreno želeli pomagati z amandmaji, s predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, koalicija pa jih ni podprla. Naj razume, kdor more. Škoda za zamujene priložnosti tega predloga proračuna. Če kdaj, je imela ta vlada sedaj enkratno priložnost, da bi brez večjih naporov popravila krivice, znižala javno porabo, pogumneje razbremenila plače in znižala davke. Vse to torej še enkrat znova čaka na katero od naslednjih vlad. Hvala lepa.